Panie Przewodniczący! Ta dyskusja pokazuje, jacy my jesteśmy bezradni, jak niewiele możemy naprawdę zrobić, bo w tym wyjątkowo unerwionym miejscu na świecie nastąpiły wielkie zmiany, a za tymi zmianami nastąpił wielki chaos. Z chaosu kiedyś urodzi się być może coś wielkiego, a na razie ten chaos również niesie wielkie niebezpieczeństwa.

A dzisiaj tego nie wiemy.

Odszedł i odchodzi ten ostatni, syryjski to jest tylko kwestia czasu. Czy w tej sytuacji możemy zrobić coś więcej jak wesprzeć tych wszystkich, którzy niosą demokrację, którzy budowali pewne zręby pokoju? Czy możemy zrobić coś więcej jak wspierać demokratów w Izraelu i Palestynie?

Pamiętajmy o tym, że to jest taki czas, w którym to, co jest stabilne, demokratyczne i przewidywalne, jest wartością samą w sobie. Na koniec ostrzegam tych wszystkich, którzy uważają, że zagrożeniem dla pokoju jest budownictwo izraelskie, którego nie popieram.

To jest po prostu błąd.